Domnule președinte, doamna comisar, sunteți unul dintre membrii Comisiei care cunoaște foarte bine problema dezvoltării regionale și a fondurilor de coeziune. Sigur, s au făcut multe lucruri în comerțul transfrontalier și în dezvoltarea economică, dar raportorul a prezentat aici câteva propuneri cu care sunt total de acord. În primul rând, trebuie să simplificăm procedurile la angajările transfrontaliere, mobilitatea forței de muncă. Se vor putea dezvolta noi întreprinderi mici și mijlocii care, la rândul lor, creează, sigur, locuri de muncă și, până la urmă, aduc un profit la bugetul țărilor respective și, evident, la bugetul Uniunii Europene. Cred că depinde, sigur, foarte mult și de statele membre, dar nu ar strica să venim cu o experiență din partea Comisiei, cu o procedură, cu un exemplu, și să încercăm să creștem și fondurile care sunt alocate pentru dezvoltarea economică transfrontalieră, pentru că s a spus aici o bună parte din cetățenii Uniunii Europene trăiesc în aceste zone. Și, da, sunt de acord să găsim mijloace și pentru frontierele externe, nu numai pentru frontierele interne.